Na tej sali panuje bardzo ostry podział co do tego, czy należy w Europie wprowadzić wspólny podatek od transakcji finansowych. Jeśli chodzi o moje zdanie, to uważam, że taki podatek powinien być wprowadzony obowiązkowo. Trzeba bowiem zdopingować europejski sektor finansowy do ponoszenia przynajmniej części kosztów wychodzenia z obecnego kryzysu, do którego ten sektor aktywnie się przyczynił. Dzisiaj trudy wychodzenia z kryzysu spoczywają głównie na podatnikach i konsumentach, co jest jawnie niesprawiedliwe. Istnieje także drugi ważki powód opodatkowania operacji między instytucjami o charakterze finansowym. Jest to konieczność tworzenia przez Unię znacznie większych, ale także co moim zdaniem jest bardzo ważne własnych środków finansowych, które byłyby w większej skali przeznaczane na inwestycje i tworzenie nowych miejsc pracy.